Hvala, predsedujoči. Zdaj preiskovalna komisija o slabi banki oziroma Družbi za upravljanje terjatev je logična posledica preiskovalne komisije o zlorabah v slovenskem bančnem sistemu. Kot je, moji predhodniki so že opisali, najprej se je kriminal dogajal v podjetjih, potem se je kriminal dogajal v bankah, zdaj pa zelo upravičeno domnevamo, da se je od leta dva tisoč trinajst oziroma štirinajst kriminal dogajal tudi v tako imenovani slabi banki. Naj opomnim, da je po prvotnem zakonu bila slaba banka predvidena za obdobje petih let, kar pomeni, da bi konec leta dva tisoč sedemnajst morala prenehati s svojim delovanjem. Vlada Alenke Bratušek je obdobje delovanja slabe banke podaljšala za nadaljnjih pet let, kar pomeni, da bo, doba te institucije iztekla hkrati z iztekom mandata, tega sklica parlamenta, v kolikor bo do konca opravljal svoje delo. Mogoče samo za osvežitev, kaj piše v strategiji DUTB. Na prvi strani, citiram: "Vse aktivnosti DUTB so usmerjene v dodajanje vrednosti za Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce. Tako dodajanje vrednosti ne vključuje le doseganja finančnih ciljev, kot je kot so določila ZUKSB, in smernic za delovanje DUTB, temveč tudi posredne pozitivne vplive krepitve ekonomskega stanja v Sloveniji z uspešnimi prestrukturiranji in izboljšavami v vodenju podjetij ter krepitev baze znanja o upravljanju slabih terjatev." Skratka, sami pozitivni cilji. Nekako se pa to, ne, bom rekel, usklajuje s tem, da danes v državnem zboru ustanavljamo preiskovalno komisijo o delovanju v slabi banki. Skratka, vizija je eno, namen je eno, izvedba očitno nekaj drugega. Prej sem slišal, da je slaba banka prevzela vse slabe terjatve, ki so nastale v slovenskem bančnem sistemu. Ponavljam, veliko njih zaradi kriminalnih dejanj bančnikov in tistih, ki so bili z njimi povezani. Ne drži, ne, če bi bi to res, potem bi bilo marsikakšen posel drugače izpeljan, kot je bil tudi na v slabi banki. Recimo, konkreten primer, družba KB ena devet nula devet je izpolnjevala vse pogoje za prenos iz Nove Ljubljanske banke na slabo banko, pa ne meni, ne članom preiskovalne komisije v bančništvu, ne računskemu sodišču ni znano zakaj ta prenos ni bil izpeljan. Vam pa povem, to pa verjetno veste, da je pa visoka uslužbenka družbe KB ena devet nula devet, nekdanja uslužbenka, danes svetovalka direktorja DUTB-ja. In takih primerov je še mnogo več. Do njih smo naleteli pri našem delu v času izvajanja, oziroma opravljanja dela preiskovalne komisije v bančništvu. Mislim, da ste člani državnega zbora pred kratkim prejeli tudi pismo zaposlenih, v DUTB-ju, kjer je bilo povedano, da v bistvu nič ne štima v tej instituciji. Inštitucija je obglavljena, odnosi so katastrofalni in številne nepravilnosti se dogajajo v tej instituciji. Mogoče samo dve iz družbe, ki je bila že prej omenjena, DZS, neverjetno, ne, bančnica, ki je v eni od slovenskih bank odobravala kredite družbi DZS, je potem, ko je šla, ko je bila ustanovljena slaba banka, zamenjala smer in se zaposlila ravno v družbi DZS, in se na strani DZS-ja pogajala s slabo banko o kreditih, ki jih je ona odobrila. Takšno je stanje v slovenskem sistemu. Ko smo mi v v v preiskovalni komisiji od DUTB zahtevali dokumente od nekega spornega posla, ne boste verjeli, na naše presenečenje in zgroženje smo dobili originalne dokumente. Če smo mi dobili originalne dokumente, pomeni, da je DUTB ostala brez dokumentov. Si predstavljate, kako si to lahko sploh dovolijo. Prva stvar, ki smo jo naredili, smo samo kopirali dokumente in originale poslali, nazaj na DUTB. Predstavljajte si, če bi zaradi kakšnega izgubljenega ali pa, dokumenta, ki ga ne bi bilo v hiši, potem okrivili državni zbor ali preiskovalno komisijo, da niso morali kakšnega posla izpeljati do konca. Zdaj pred nami, je pomembna naloga. Tudi mene veseli, da so se poslanske skupine pristopile, k tej preiskovalni komisiji. To bo zahtevna naloga. Mislim, da bo, zahtevala tudi veliko dodatnega znanja poleg bančne zakonodaje, forenzike, kriminalistike, tudi poznavanje insolvenčne zakonodaje, zato jaz upam, da kakšna poslanska skupina kot strokovnega sodelavca ne bo predlagala Nine Plavšak. Kot veste, je ona sodelovala pri pripravi zakonodaje, potem pa na strani tistih, ki so zlorabljali to zakonodajo kot svetovalka, da so našli zakonske luknje, oziroma ki so luknje, ki so bile tako ali tako že inkorporirane namenoma v zakonodaji in bogato služila, mi davkoplačevalci pa smo to plačali. Kot sem rekel, to je logično nadaljevanje, dela prejšnje preiskovalne komisije. Jaz verjamem, da bodo, priče, ne z lahkim srcem prihajale na to preiskovalno komisijo. Verjamem, da bojo člani te preiskovalne komisije dobro sodelovali s ciljem, da izpolnijo namen, in cilj te preiskovalne komisije, ki je določen z mandatom. In iskreno upam, da bo to zadnja preiskovalna komisija iz tega področja, da ne bo treba v naslednjem mandatu, opraviti še tretjo preiskovalno komisijo, in sicer o delu organov pregona, ker tam ne bi bilo nič narejenega. Hvala.